Skúsenosti s väčšími či menšími problémami v oblasti jeho bezpečnosti má skoro každý z nás. Veď nie nadarmo nazývame programy, ktoré sa dokážu šíriť bez vedomia používateľov, vírusmi.

Nedostatočné chránenie zariadení umožní šírenie ničivých vírusov, ktoré môžu zasiahnuť do našej práce alebo aj súkromia.

Zastávam názor, že je nevyhnutná existencia úradu, ktorý bude takúto úlohu plniť, len musíme vedieť, aké právomoci takýto úrad má a bude mať a akým spôsobom sa bude narábať s jeho výsledkami.